Señor Presidente, el 5,3 de la población activa trabaja en el sector automovilístico.

creemos que es esencial la creación de un marco jurídico a nivel europeo que anticipe los cambios y subraye la importancia del diálogo social.